Ook daar een multinational die aangeeft dat de uitdaging van de toekomst is hoe gaan wij om met het schaarser worden van onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de agenda. Dat is niet alleen een groene agenda, dat is juist ook een economische agenda. Betekent dat dat alle bedrijven er op dit moment heel erg mee bezig zijn? Onderzoek toont aan dat in Nederland slechts een op de vijf bedrijven bezig is met een strategie over hoe om te gaan met die hogere grondstofprijzen. slechts een op de vijf Kortom, de bedrijven zijn zich nog onvoldoende bewust van de noodzaak om echt eens goed te gaan kijken hoe wij omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen.

Goede teksten, een goede agenda, maar nu komt het er wel op aan om echt actie te ondernemen.

Hoe gaan we naar ons landbouwbeleid kijken? Het efficiënt omgaan met nutriënten, bijvoorbeeld fosfaat, staat nu niet in de landbouwhervorming. Dat is een groot gemis op dit moment. Daar zouden we nu naar moeten kijken, want uiteindelijk gaat het erom dat we efficiënt omgaan met onze hulpbronnen, dat is namelijk onze toekomstige groene economie. En dat is ook de enige economie waar we naartoe moeten als Europa.